González Pons ha chiesto una discussione d'urgenza. La discussione d'urgenza autorizza la risoluzione, e così sarà. Le proposte di risoluzione devono essere presentate entro le 18.00 di mercoledì, gli emendamenti alle proposte di risoluzione e le proposte di risoluzione comune mercoledì 2 maggio alle ore 20.00, gli emendamenti alle proposte di risoluzione comune mercoledì 2 maggio alle